Artikel 123 van het Verdrag stelt dat de ECB geen schuldbewijzen mag opkopen. De bank doet dat toch al jaren. En men past daar een trucje voor toe, namelijk door die schuldbewijzen niet rechtstreeks op te kopen. Daardoor schendt de ECB weliswaar niet de letter, maar óverduidelijk wel de geest van het Verdrag. Artikel 127 van het Verdrag verplicht de ECB tot een doelmatige toewijzing van de middelen.

Hoe zou het toch komen, Voorzitter, dat zoveel burgers de EU steeds meer wantrouwen?